virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi hreyfingarinnar og meðflutningsmanna um þjóðaratkvæðagreiðslur þjóðaratkvæðagreiðslur voru mikið í umræðunni í aðdraganda kosninganna í vor og í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er meðal annars ákvæði um almenn lög um þjóðaratkvæðagreiðslur í kjölfar þeirra kosninga skipaði forsætisráðherra starfshóp þingmanna úr öllum flokkum sem áttu að fjalla um upptöku persónukjörs við almennar þing og sveitarstjórnarkosningar þjóðaratkvæðagreiðslur og stjórnlagaþing fljótlega kom í ljós að starfshópnum voru mörkuð frekar þröng skilyrði og var ætlað að samþykkja nánast óbreyttar tillögur forsætisráðuneytisins um þjóðaratkvæðagreiðslur og stjórnlagaþing en nálgunin við persónukjörið var hins vegar opin og nefndin hafði frjálsar hendur til að móta eigin tillögur undir góðri handleiðslu þorkels helgasonar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir tókst ekki að opna upp og lýðræðisvæða tillögur forsætisráðuneytisins um þjóðaratkvæðagreiðslur sem var að mati hreyfingarinnar óásættanlegt frá lýðræðislegu sjónarmiði séð enda er þar eingöngu gert ráð fyrir að pólitískur meiri hluti alþingis hverju sinni geti boðað til slíkrar atkvæðagreiðslu og því eðli málsins samkvæmt vandséð hvers vegna það yrði gert niðurstaðan yrði líklega sú að pólitíski meirihlutinn boðaði einfaldlega aldrei til þjóðaratkvæðagreiðslu enda með ákvörðunarvaldið slíkt fyrirkomulag myndi heldur ekki veita valdhöfum það nauðsynlega aðhald sem yfirvofandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tiltekin umdeild mál gerir því var ákveðið að við mundum flytja eigið frumvarp um þjóðaratkvæðagreiðslur og var það flutt hér á þinginu þann tuttugasta og öðrum júní síðastliðinn frumvarpið fékk almennt jákvæðar viðtökur og var sent til háttvirtrar allsherjarnefndar þar sem það dagaði uppi vegna takmarkaðs starfs sumarþingsins og er frumvarpið endurflutt hér í óbreyttri mynd en með einum nýjum meðflutningsmanni háttvirtur þingmaður sigmundi erni rúnarssyni aðrir meðflutningsmenn eru birgitta jónsdóttir margrét tryggvadóttir og þráinn bertelsson í núverandi stjórnskipan er eingöngu gert ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum í þremur tilfellum ef þrír fjórðu hlutar þingmanna krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um lausn forseta íslands frá störfum ef forseti synjar lagafrumvarpi um staðfestingu og ef breyting á að verða á kirkjuskipan ríkisins ekki eru til nein lög um þjóðaratkvæðagreiðslur og frá stofnun lýðveldisins hefur slík atkvæðagreiðsla aldrei farið fram frumvarp þetta er lagt fram til að bæta þar úr og færa meira vald til almennings þó með ákveðnum varnöglum þar sem ákveðnir þröskuldar í frumvarpinu koma í veg fyrir notkun þjóðaratkvæðagreiðslna um einföld dægurmál í frumvarpinu er horfið frá þeirri meginreglu að það sé eingöngu á valdi pólitísks meirihluta alþingis hverju sinni að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu og opnað á þá möguleika að minni hluti þingmanna eða almenningur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið mál er í frumvarpinu gert ráð fyrir að einn þriðji hluti þingmanna eða tíu prósent kosningabærra manna geti með undirskrift sinni krafist slíkrar atkvæðagreiðslu en í fyrstu grein frumvarpsins segir meðal annars með leyfi forseta alþingi getur ákveðið með þingsályktun að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram samkvæmt lögum þessum um tiltekið málefni eða lagafrumvarp einnig getur að lágmarki eina þrjá hluti þingmanna krafist þess með þingsályktun að slík þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram þá geta tíu prósent kosningarbærra manna krafist með undirskrift sinni þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt lögum þessum um tiltekið málefni mun ég nú tæpa á helstu atriðum frumvarpsins eins og þau eru útskýrð í greinargerð og afhugasemdum í greinargerð þess segir meðal annars með leyfi forseta frumvarp þetta er samið með hliðsjón af því að í janúar tvö þúsund og níu kom til stærstu og alvarlegustu mótmæla íslandssögunnar fyrir utan alþingishúsið er þúsundir landsmanna kröfðust afsagnar ríkisstjórnarinnar engin lögmæt leið var til fyrir almenning til að koma ríkisstjórninni frá og krefjast kosninga og því brá fólk á það örþrifaráð að trufla störf þingsins ekki kom til óeirða eða blóðsúthellinga í þetta sinn þökk sé yfirvegun og tillitssemi bæði lögreglu og mótmælenda en reynslan sýnir þó svo ekki verður um villst að mjótt getur verið á mununum þar sem stjórnskipanin gerir ekki ráð fyrir öðru en að forsætisráðherra hverju sinni sé sá eini sem getur rofið þing þá er einboðið að slík staða sem kom upp í janúar getur hæglega komið upp á ný brýnt er því að til séu úrræði í íslenskri löggjöf sem geta fært þingrofsvaldið á fleiri hendur en eins manns um árabil hefur verið uppi hávær krafa um aukna aðkomu almennings að mikilvægum ákvörðunum er varða alla þjóðina framtíð hennar og lífsafkomu um jafnvel áratugi slíkar ákvarðanir hafa hingað til verið algjörlega í flokkspólitískum farvegi á alþingi og taka jafnvel mið af sjónarmiðum fámennra en fjársterkra sérhagsmunahópa þróun í átt til veikara þingræðis gagnvart framkvæmdarvaldinu undanfarna tvo áratugi hefur einnig gert það að verkum að valdaframsal frá almenningi til þingsins á fjögurra ára fresti hefur að margra mati verið gróflega misnotað því er nauðsynlegt að til komi úrræði er veitt geti bæði löggjafarvaldinu og framkvæmdarvaldinu meira aðhald en verið hefur horft hefur verið til þess meðal annars að í danmörku getur þriðjungur þingmanna krafist þjóðaratkvæðagreiðslu þótt ekki hafi komið til þeirrar kröfu í danska þinginu virðast áhrifin vera þau að löggjöf almennt er síður umdeild meira tillit er tekið til andstæðra sjónarmiða um leið og reistar eru skorður við yfirgangi framkvæmdarvaldsins þjóðaratkvæðagreiðslur eru sjálfsagður réttur almennings til meiri áhrifa um sín mál því er brýnt að umhverfi og utanumhald verði ekki á sömu flokkspólitísku nótum og almennar alþingiskosningar með sínum pólitísku kjörstjórnum og talningu samkvæmt kjördæmum stofnun lýðræðisstofu sem lögð er til í frumvarpinu er mikilvægt skref í þá átt að færa þjóðaratkvæðagreiðslur og allt umhverfi þeirra svo sem samningu spurningarinnar kynningu á efninu og annað utanumhald frá þeim flokkastjórnmálum sem hingað til hafa einkennt íslenska stjórnmálaumræðu í frumvarpinu er lagt til að lýðræðisstofa hafi með höndum að kynna viðkomandi mál með hlutlausum hætti fyrir öllum landsmönnum stofunni yrði í því efni skylt að setja málið fram með einföldum og auðskildum hætti þar sem allir líklegir kostir þess og gallar eru tilgreindir sem og hugsanlegur fjárhagslegur tilkostnaður eða sparnaður fyrir fjárhag ríkisins og fyrir þjóðarbúið í heild mikilvægt er að hafa í huga að mjög víða eru í gildi einhvers konar takmarkanir um hvaða mál raunhæft og eðlilegt er að útkljá í þjóðaratkvæðagreiðslum vel má hugsa sér að fjárlög og skattheimta hvers árs sem og ýmis önnur árleg löggjöf sem sett er árlega til viðhalds daglegum rekstri ríkisins verði undanskilin einnig er mikilvægt að almennum hegningarlögum sé ekki hægt að breyta með slíkri einfaldri atkvæðagreiðslu þjóðaratkvæðagreiðslur eru mikilvægari lýðræðinu en svo að þeim megi eingöngu beita fyrir atbeina þess pólitíska meiri hluta alþingis sem situr hverju sinni eða forseta íslands líkt og verið hefur hreyfingin hefur því farið þá leið að endurbæta frumvarp vinnuhópsins þannig að það endurspegli kröfu almennings um aukið lýðræði kröfuna um að almenningur á íslandi geti haft meira að segja um sín brýnustu hagsmunamál og mikilvægustu mál lands og þjóðar og geti gert það fyrir eigið frumkvæði og

að alþingi geti samþykkt að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu einnig er lagt til að minni hluti þingmanna að lágmarki einn þriðji hluti kjörinna fulltrúa geti krafist þess að slík þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram þá er enn fremur lagt til að ákveðið hlutfall kosningabærra manna geti farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu með undirskrift sinni loks er lagt til að gildissvið laganna nái einnig yfir þegar skylt er samkvæmt stjórnarskránni að bera tiltekin mál undir þjóðaratkvæði í fyrstu málsgrein greinarinar er því lýst að alþingi geti ákveðið með þingsályktun að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram slík ákvörðun byggist á almennum valdheimildum þingsins án þess að heimild fyrir henni þurfi að binda sérstaklega í almenn lög eða stjórnarskrá á hinn bóginn er óumdeilt að lögbinda verður reglur um tilhögun og framkvæmd slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu eins og almennt á við um framkvæmd allra kosninga hér á landi en eitt meginmarkmið laga þessara stefnir einmitt að þessu hér er þá jafnframt tekið af skarið um að ekki þurfi að setja sérstök lög í hvert skipti sem ákveðið er að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram þar sem lögunum er ætlað að hafa almennt gildi er ekki tekin nein efnisleg afstaða til þess í fyrstu málsgrein fyrstu grein frumvarpsins hvert er tilefni ákvörðunar um að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram enda hefur alþingi þar víðtækt svigrúm alþingi getur í dag ákveðið að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið málefni ef sterk krafa kemur fram um það í þjóðfélaginu og ef til dæmis fjöldi kjósenda mundi rita nafn sitt á undirskriftalista þar sem atkvæðagreiðslu yrði krafist telja flutningsmenn frumvarpsins að þrátt fyrir það sé nauðsynlegt að binda þá heimild í lög svo að almenningi sé sá möguleiki ljós þannig er lagt til í annarri málsgrein fyrstu grein að tíu prósent kosningarbærra manna geti með undirskrift sinni farið fram á almenna þjóðaratkvæðagreiðslu um ákveðið málefni á kjörskrá eru um hundrað áttatíu og fimm þúsund manns og er samkvæmt því nægilegt að átján þúsund fimm hundruð manns um það bil fari fram á þjóðaratkvæðagreiðslu með undirskrift sinni ef frumvarp þetta verður að lögum telja flutningsmenn að ef slíkur fjöldi næst sé í reynd mjög sterk undiralda í þjóðfélaginu sem nauðsynlegt er að bregðast við þannig mundi þetta virka sem ákveðinn öryggisventill og veita löggjafanum nauðsynlegt aðhald í fyrstu málsgrein greinarinnar er vísað til þess að atkvæðagreiðsla geti hvort heldur farið fram um tiltekið málefni eða lagafrumvarp í ljósi svigrúms alþingis til að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu ber að túlka hugtakið málefni rúmt og gæti það til dæmis átt við spurningu um hvort fella skuli tiltekin lög úr gildi eða hvort setja skuli lög um tiltekin málefni mikilvægt er þó að hafa í huga að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt fyrstu og annarri málsgrein fyrstu grein getur aðeins orðið ráðgefandi en ekki bindandi fyrir handhafa ríkisvaldsins stjórnarskráin gerir ekki ráð fyrir því að hendur löggjafans eða annarra handhafa ríkisvalds verði bundnar vegna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu umfram þau tilvik sem talin eru í henni sjálfri þótt niðurstaða atkvæðagreiðslu samkvæmt fyrstu og annarri málsgrein fyrstu grein frumvarpsins verði ekki stjórnskipulega bindandi fyrir alþingi felst í henni mikilvæg vísbending um þjóðarvilja varðandi tiltekið málefni sem þjóðkjörnir fulltrúar yrðu í raun að taka tillit til þýðing niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar felst í því að hún hefur pólitískt skuldbindingargildi svari löggjafinn ekki því ákalli eða vilja þjóðarinnar sem fram kemur í atkvæðagreiðslunni reynir á pólitíska ábyrgð þjóðkjörinna fulltrúa sem þar sitja í seinni málslið fyrstu málsgrein er lagt til að minni hluti þingmanna það er að lágmarki einn þriðji hluti eða tuttugu og eitt þjóðkjörinn fulltrúi geti ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram um ákveðið málefni eða lagafrumvarp með þessu ákvæði telja flutningsmenn að verið sé að tryggja aukið lýðræði og að þingmenn stjórnmálahreyfingar og flokkar þurfi að vera í meiri tengslum við þjóðina og endurspegla betur vilja hennar en verið hefur ákvæði þetta veitir og óumdeilanlega meiri hlutanum ákveðið aðhald í mjög umdeildum málum í þriðju málsgrein greinarinnar er markaður farvegur fyrir þær þjóðaratkvæðagreiðslur sem mælt er fyrir um í ákvæðum stjórnarskrárinnar samkvæmt þriðju málsgrein elleftu grein stjórnarskrárinnar skal þjóðaratkvæðagreiðsla fara fram um frávikningu forseta lýðveldisins samkvæmt tuttugustu og sjöttu grein skal leggja lagafrumvarp sem forseti hefur synjað staðfestingar undir þjóðaratkvæði og loks kemur fram í annarri málsgrein sjötugustu og níundu grein að samþykki alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins samkvæmt sextugustu og aðra grein skuli leggja það mál undir þjóðaratkvæði eins og áður hefur komið fram hefur þjóðaratkvæðagreiðsla aldrei farið fram á grundvelli þessara stjórnarskrárákvæða en jafnan hefur verið talið að setja þurfi sérstök lög um tilhögun slíkrar atkvæðagreiðslu skapist þær aðstæður sem fjallað er um í þessum ákvæðum liggur

í greininni er lagt til að stofnuð verði lýðræðisstofa og að umboðsmaður alþingis fari með yfirstjórn hennar hún verði starfrækt á skrifstofu umboðsmanns alþingis og að hann ráði einn fastan starfsmann skrifstofustjóra auk þess verði umboðsmanni heimilt að ráða fleiri starfsmenn til að sinna auknum eða tímabundnum verkefnum stofnunarinnar hugmyndin með stofnun lýðræðisstofu er að tryggja að hlutleysis sé gætt við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars við kynningar á því málefni eða lagafrumvarpi sem samþykkt hefur verið að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um þá er mikilvægt að viðkomandi stofnun og sá sem henni stýrir njóti trausts almennings og telja flutningsmenn að það sé óumdeilt að umboðsmaður alþingis njóti þess með þessu er umboðsmanni alþingis fengið aukið hlutverk sem flutningsmenn telja að geti mjög vel samræmst meginhlutverki hans sem felst meðal annars í því að tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins og gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og hún fari að öðru leyti fram í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti með þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt frumvarpinu er í reynd verið að kalla eftir vilja þjóðarinnar í afstöðu til ákveðins málefnis eða lagafrumvarps í þriðju málsgrein fjórtándu grein laga um umboðsmann alþingis er tekið fram að ef kjörnum umboðsmanni eru falin sérstök tímabundin verkefni af hálfu alþingis getur forsætisnefnd alþingis að beiðni kjörins umboðsmanns samþykkt að setja annan mann til að sinna starfi umboðsmanns þann tíma eða samhliða kjörnum umboðsmanni telja flutningsmenn að rétt sé að fela umboðsmanni það sjálfum að skoða hvort hann mundi óska eftir að annar maður sé settur til starfans þar sem umboðsmaður mun geta falið skrifstofustjóra dagleg verkefni og almennt skipulag verkefna lýðræðisstofu og því reyni í reynd á stjórn umboðsmanns yfir stofunni að takmörkuðu leyti og einungis tímabundið þegar kemur að framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar sjálfrar í samvinnu við yfirkjörstjórnir við meðferð málsins á alþingi er rétt að skoða sérstaklega hvort þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu kalli á breytingar á

fjallar um kosningarrétt en þar kemur fram í athugasemdum meðal annars með leyfi forseta í ljósi þess að viðfangsefni þau sem fjallað er um í þjóðaratkvæðagreiðslu verða alla jafna þau sömu og almennt heyra undir verksvið alþingis þykir eðlilegt að miða kosningarrétt í þjóðaratkvæðagreiðslu við þann rétt sem gildir í alþingiskosningum fjórða greinin fjallar um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar en það segir í athugasemdum meðal annars með leyfi forseta í þessari grein frumvarpsins er kveðið á um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu og lagt til að það verði hlutverk lýðræðisstofu að sjá um framkvæmdina þá er lagt til að lýðræðisstofa ákveði endanlegt efni og orðalag þeirrar spurningar sem lögð er fyrir kjósendur hvort sem alþingi hefur ákveðið með þingsályktun að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fari fram minni hluti þingmanna hefur ákveðið það eða að lágmarki tíu prósent kosningarbærra manna hafa farið fram á það með undirskrift sinni gert er ráð fyrir því að í þingsályktun sé samþykkt efni og orðalag spurningar þeirrar sem alþingi ályktar að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram um en ekki er útilokað að hún verði ákveðin síðar og þá í sérstakri þingsályktun við framkvæmd þessarar greinar er því eðlilegt að lýðræðisstofa fari almennt eftir vilja alþingis ef hann er skýr það er varðandi efni og orðalag spurningarinnar nema eitthvað sérstakt mæli því í mót mikilvægt er að vandað sé til verka við ákvörðun um orðalag og framsetningu og að endanleg ákvörðun sé falin hlutlausum aðila telja flutningsmenn að með því að fela starfann lýðræðisstofu sem umboðsmaður alþingis fer með yfirstjórn yfir sé tryggt að ekki vakni tortryggni um framsetningu sem kunni svo að hafa áhrif á afstöðu kjósenda í erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á þjóðaratkvæðagreiðslum og ráðleggingum um fyrirkomulag þeirra er jafnan mælt með því að til þess að fá fram skýra og afdráttarlausa niðurstöðu þurfi að setja fram skýra og óskilyrta spurningu þar sem valkostir um svar eru aðeins tveir í samræmi við það er ráðgert í annarri málsgrein að meginreglan sé að á kjörseðli í þjóðaratkvæðagreiðslu skuli koma skýrt fram spurning um hvort kjósandi samþykki þá tillögu sem borin er fram og gefnir tveir svarmöguleikar sem eru já eða nei þrátt fyrir þetta er ekki útilokað að lýðræðisstofa kjósi að setja spurningu fram með öðrum hætti þannig að valkostir séu fleiri en tveir og er gert ráð fyrir því í þriðju málsgrein þar kemur jafnframt fram að unnt er að ákveða að hafa fleiri en eina spurningu í sömu atkvæðagreiðslu þá er lagt til í fjórðu málsgrein að lýðræðisstofa setji nánari reglur um útlit og frágang kjörseðla þar sem fram kemur nákvæmari lýsing á uppsetningu texta sem fram kemur á seðlinum fimmta grein frumvarpsins fjallar um tímafresti til kjördags en í athugasemdum við þá grein segir meðal annars með leyfi forseta í fyrsta og annarri málsgrein þessarar greinar er kveðið á um tímafresti fram að kjördegi frá því að ákvörðun eða krafa um þjóðaratkvæðagreiðslu liggur fyrir fullnægjandi undirskriftum er skilað til lýðræðisstofu eða atvik verða sem lýst er í viðeigandi stjórnarskrárákvæðum ekki er ráðgert að sömu reglur gildi um tímafresti í öllum tilvikum meðal annars vegna fyrirmæla stjórnarskrárinnar sjálfrar í fyrstu málsgrein er ráðgert að þjóðaratkvæðagreiðsla samkvæmt fyrstu málsgrein fyrstu grein skuli fara fram eigi síðar en sex mánuðum eftir að þingsályktunartillaga hefur verið samþykkt á alþingi eða almennrar þjóðaratkvæðagreiðslu hefur verið krafist telja flutningsmenn að það sé nægur tími fyrir lýðræðisstofu til að undirbúa framkvæmd atkvæðagreiðslunnar og kynningu á málefninu með nægilega víðtækum hætti samanber sjöundu greinar frumvarpsins í fjórðu málsgrein er lagt til að ekki verði heimilt að láta þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt lögum þessum fara fram samhliða kosningum til sveitarstjórna eða alþingis telja flutningsmenn að það geti verið til þess fallið að draga úr vægi kosningarinnar og jafnvel gera hana óþarflega flókna og flokkspólitíska sjötta greinin fjallar um kjördaginn sjálfan en í athugasemdum þar segir meðal annars með leyfi forseta í fyrstu málsgrein þessarar greinar kemur fram sú meginregla að lýðræðisstofa skuli ákveða kjördag fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt fyrstu og annarri málsgrein fyrstu grein en jafnframt er mælt fyrir um sérstakar auglýsingar um atkvæðagreiðsluna það er einu sinni í lögbirtingablaði og daglega í ríkisútvarpi þá er tekið fram að spurningin sem borin er upp í atkvæðagreiðslunni skuli einnig birt formlega með þessum fyrirvara með þessu er reynt að tryggja að kjósendur fái ákveðinn lágmarkstíma til að meta hvaða afstöðu þeir taki til spurningarinnar eða eftir atvikum spurninganna sjöunda grein frumvarpsins fjallar um kynningu á málefni því sem bera á undir þjóðaratkvæði en þar segir í athugasemdum meðal annars með leyfi forseta í fyrstu málsgrein er lagt til að sett verði ákvæði um kynningu á málefni sem bera á undir þjóðaratkvæði samkvæmt fyrstu grein slík kynning þar á meðal útgáfa og dreifing viðeigandi kynningarefnis er vandmeðfarin og mikilvægt að þess sé gætt að kynna bæði rök með og á móti þeim málstað eða málefni sem kosið er um svo kjósandi geti tekið vel upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni lagt er til að lýðræðisstofa standi fyrir kynningunni og setji sér reglur um fyrirkomulag kynningarinnar hefur lýðræðisstofa svigrúm í þeim efnum til að velja þær leiðir sem hún telur árangursríkastar til að ná þessu markmiði eða fela tilteknum aðila framkvæmd kynningarinnar mikilvægt er að sá tími sem líður frá því að þjóðaratkvæðagreiðsla er ákveðin og fram til kjördags verði nýttur mjög vel til kynningar ekki er lagt til að lögbundin verði heimild til að verja fjármunum til þeirra fylkinga eða samtaka sem kunna að myndast og takast á í aðdraganda að þjóðaratkvæðagreiðslum áttunda greinin er um kjörstjórnir kjördæmi og talningu atkvæða og níunda greinin fjallar um úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar þar sem meðal annars kemur fram í afhugasemdum með leyfi forseta í annarri málsgrein er mælt fyrir um að lýðræðisstofa skuli boða til fundar með forseta alþingis forseta hæstaréttar forsætisráðherra og eftir atvikum ábyrgðarmanni undirskriftasöfnunar þar sem lýðræðisstofa úrskurðar um gildi ágreiningsseðla og lýsir úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir landið í heild boðun þessara aðila til fundarins er táknræn fyrir mikilvægi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu og ljær fundinum ákveðinn virðuleika hér

á við í forsetakosningum að því frátöldu að lýðræðisstofa hefur hér með höndum þau störf sem hæstiréttur hefur í forsetakosningum tíunda greinin kveður svo á um að einfaldan meirihluta þurfi til að tillagan eða spurningin sem borin er fram teljist samþykkt og er það í samræmi við þá almennu reglu sem gilt hefur hér á landi um kosningar ellefta og tólfta greinin fjalla svo um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar og kærur lögmæti atkvæðagreiðslu og fleira lagt er til að lögin taki þegar gildi svo almenningur þurfi ekki að bíða lengur eftir þessu mikilvæga úrræði til að ná fram kröfum sínum með öðrum hætti en í þingkosningum á fjögurra ára fresti þingkosningum sem að auki endurspegla ekki afstöðu manna til einstakra mikilvægra mála virðulegi forseti eins og kunnugt er hefur forsætisráðherra einnig lagt fram frumvarp um þjóðaratkvæðagreiðslur þingskjal hundrað og átján hundrað og tólfta mál þar er að okkar mati ekki gengið nægilega langt í heimildum í því að nota þetta úrræði sem þjóðaratkvæðagreiðslur eru vonandi tekst að sannfæra ríkisstjórnarflokkana um ágæti þessa frumvarps hér þannig að meðferð þeirra beggja hjá allsherjarnefnd leiði til bestu mögulegrar útkomu fyrir almenning og fyrir lýðræðið mikilvægt er að hafa í huga að þó í sumum tilfellum sé um eiginlegt valdaafsal sé að ræða frá löggjafarvaldinu til almennings kemur valdið í lýðræðisríki alltaf frá fólkinu almenningur á rétt sem er í raun sjálfsagður þegar kemur að því að ákvarða um umhverfi sitt þó að sú hugsun sé ef til vill framandi fyrir suma að almenningur eigi að fara að hlutast til um einstök mál sem hingað til hafa verið á verksviði löggjafarvaldsins er hér einfaldlega um að ræða ferli sem mun leiða til meiri þátttöku almennings í stjórnskipaninni sem og að veita löggjafar og framkvæmdarvaldinu meira aðhald en verið hefur og þar með leiða til óumdeildari lagasetningar slíku er ekki vanþörf á eftir allar þær hremmingar sem íslenskt samfélag hefur gengið í gegnum undanfarið ár hremmingar sem hugsanlega hefði mátt komast hjá ef löggjafar og framkvæmdarvaldinu hefði verið veitt meira aðhald mikilvægast er þó að hafa í huga að þjóðaratkvæðagreiðsla er einmitt það